Señor Presidente, mi pregunta es muy sencilla no sé si el señor diputado, cuando habla otra vez de los excedentes agrícolas, se ha leído el informe o se ha leído el documento de la Comisión, pues ya, a raíz de una sentencia de los tribunales europeos, no estamos hablando de política agrícola sino que estamos hablando de política social, y además de una política social que sí que tienen que hacer, porque produce un valor añadido,

Pero tengo una pregunta más no sé si usted llega a entender lo que hay detrás de la palabra voluntariedad, que no es la subsidiariedad de los Estados, ya que significa simplemente que este Fondo, que tiene que ser finalista porque significa solidaridad de los que más tienen con los pobres de Europa, que son de todos, señor diputado se dedique, por parte de los Estados miembros, con la excusa de la voluntariedad, a programas que no van destinados a la pobreza.